lagðar til breytingar á ýmsum lögum sem heyra undir iðnaðarráðuneyti og jafnframt umhverfisráðuneyti vegna kolvetnisstarfsemi í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis þess efnis að skerpt verði á skilyrðum varðandi útgáfu leyfa og að svæðisgjöld verði lækkuð sem og leyfisgjöld fyrir rannsóknarleyfi á móti verði tekið upp sérstakt umsóknargjald sem leggist á alla umsækjendur þá er gert ráð fyrir að ríkið geti stofnað hlutafélag um þátttöku í vinnslu kolvetnis virðulegi forseti í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á skipulags og byggingarlögum lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir lögum um mat á umhverfisáhrifum lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og lögum um brunavarnir með breytingunum er ætlunin að setja skýrari lagaumgjörð um skipulags mengunarvarna og öryggismál í tengslum við rannsóknir leit og vinnslu kolvetnis á hafsvæðunum umhverfis ísland hlutverk skipulagsstofnunar umhverfisstofnunar og brunamálastofnunar er víkkað út þannig að þau taki einnig til starfsemi við rannsóknir leit og vinnslu kolvetnis innan efnahagslögsögu og landgrunnsmarka íslands lagt er til að skipulagsstofnun ákvarði um matsskyldu samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum annist gerð og framkvæmd skipulagsáætlana veiti framkvæmdaleyfi og hafi eftirlit með leyfisskyldri starfsemi umhverfisstofnun veiti starfsleyfi og hafi eftirlit með starfsemi sem getur haft í för með sér mengun í hafi eða á hafsbotni brunamálastofnun annist eldvarnaeftirlit staðfesti öryggismat vegna mannvirkja á svæðinu og endurskoði iðnaðarnefnd leitaði þó nokkurra umsagna eins og fram hefur komið en háttvirtur umhverfisnefnd fjallaði einnig um málið og eftir umfjöllun þessara tveggja nefnda leggjum við fram háttvirtur meiri hluti iðnaðarnefndar þá leggjum við fram breytingartillögur við þetta frumvarp í fimmtán

við frumvarpið þó að umsagnaraðilar væru flestir jákvæðir gagnvart starfseminni sjálfri það var aðallega deilt um nokkra þætti frumvarpsins og við því brást nefndin bæði iðnaðarnefnd og jafnframt umhverfisnefnd sem gaf okkur umsögn sína og iðnaðarnefnd tók síðan umsögn umhverfisnefndar upp á sína arma og gerði breytingartillögur mjög í anda meiri hluta umhverfisnefndar vegna þess að umhverfisnefnd skilaði í heilu lagi sínu áliti utan fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í þeirri nefnd

og það var kannski stærsta ágreiningsefnið eða umkvörtunarefnið að þar komu fram athugasemdir um að aðkoma sveitarfélaga væri ekki nægilega tryggð í þeim

var rifjuð upp gömul deila sem hefur átt sér stað milli ríkis og sveitarfélaga

að samkvæmt áliti félagsmálaráðuneytisins frá nítjándu október árið tvö þúsund miðast mörk sveitarfélaga til hafsins við netlög svokölluð og gildir þetta einnig um netlög við hólma og eyjar sem tilheyra bújörðum innan þessara marka fara sveitarfélög með skipulagsvald og útgáfu framkvæmdaleyfa þessi deila dúkkaði upp í okkar vinnu vegna þess að henni var aldrei lokið það var þannig að það var skipuð nefnd á vegum félagsmálaráðherra árið tvö þúsund og tvö sem þá fór með málefni sveitarfélaga til að fjalla um þetta álitamál og ekki náðist að mynda sameiginlega afstöðu til þessarar spurningar en afstaða fulltrúa sambands íslenskum sveitarfélaga var sú að þessi mörk væru allt of knöpp miðað við

virðulegi forseti meiri hluti iðnaðarnefndar samþykkir og tekur undir að það hljóti að skipta sveitarfélög og íbúa þeirra mjög miklu máli hvaða starfsemi er leyfð við strönd eða á fjörðum í sveitarfélögum og því sé nauðsynlegt að tryggja þátttöku sveitarfélaganna í ákvörðun um það við föllumst á það sjónarmið og leggjum til breytingu á frumvarpinu til að mæta þessum sjónarmiðum til að tryggja umsagnarrétt viðeigandi sveitarfélags komi til þess að sótt verði um leyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu utan áðurnefndra netlaga breyting ýmissa laga virðulegi forseti þetta er í anda þeirrar niðurstöðu sem háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd hefur komist að í umsögn sinni um málefni er varða fiskeldi meiri hlutinn tekur jafnframt undir það sem kemur fram í umsögnum fjórðungssambands vestfjarða og sambands íslenskra sveitarfélaga um mikilvægi þess að ljúka vinnu við að skilgreina lögsögu sveitarfélaga til hafsins eins og lagt var upp með árið tvö þúsund og tvö sem ég hef áður komið inn á en ekki var lokið við og við leggjum mikla áherslu á það í meiri hluta iðnaðarnefndar að þessari vinnu verði lokið hið allra fyrsta þá skapaðist mikil umræða um skipulagsþátt málsins sem nokkuð var gagnrýndur eftir yfirferð nefndarinnar leggur meiri hlutinn til þó nokkrar viðbætur og breytingar á frumvarpinu eins og áður hefur komið fram í fyrsta leggur meiri hlutinn til að kveðið verði á um að orkustofnun skuli leita umsagnar hjá viðeigandi sveitarfélaga komi til þess að sótt verði um leyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu utan

breytingar sem fjalla um nánari útfærslu á skilyrðum varðandi skipulag leyfishafa og starfsemi hans hér á landi annars vegar er lagt til að kveðið verði á um að leyfishafi skuli hafa skipulag sem tryggir sjálfstæða stjórnun og umsjón framkvæmda frá íslandi á öllum þáttum tengdum kolvetnisstarfsemi sinni hér á landi í þessu felst að öll umsýsla og þjónusta við leyfishafa rekstur og áhafnaskipti fari fram á íslandi í þessum tilgangi verði orkustofnun heimilt að setja sérstök skilyrði er lúta að skipulagi og eiginfjárgrunni leyfishafa slík regla mundi skapa skilyrði til uppbyggingar á þekkingu og iðnaði og efla þannig atvinnulíf í byggðum á þeim svæðum þar sem þjónustan yrði veitt hins vegar er lagt til að kveðið verði á um að kolvetnisstarfsemi og tengd starfsemi skuli rekin frá stöð á íslandi þessi breytingartillaga hlaut mikla umfjöllun í okkar nefnd í háttvirtri iðnaðarnefnd og um þetta tel ég að þó svo liggi fyrir minnihlutaálit um málið í heild þá er um þetta þó nokkuð mikil samstaða þessi breytingartillaga byggist á norskri fyrirmynd og þar sem okkar ágætu vinir í noregi hafa bæði mikla reynslu af kolvetnisstarfsemi sem og að þeir eru í sömu stöðu og við að vera hluti af e e s samningnum þá töldum við rétt að fara sömu leið og þeir hafa farið í þessum tilgangi til að tryggja að starfsemin eflist hér á landi og með öryggissjónarmið í huga í þriðja lagi leggur meiri hlutinn til að lögfest verði að sá sem hlýtur rannsóknar og vinnsluleyfi hér á landi skuli á gildistíma leyfisins greiða árlegt framlag til sérstaks menntunar og rannsóknarsjóðs þarna erum við með fyrirmynd frá færeyjum þar sem færeyingar hafa verið í níu sömu stöðu og við íslendingar og þeir ákváðu að fara þá leið að búa til sérstakan sjóð í færeyjum þar sem þeir sem fá heimild til að leita að

landi meiri hluti nefndarinnar ætlar að leggja til að það sama verði gert hér þá er lagt til að í rannsóknar og vinnsluleyfum skuli nánar kveðið á um stofnframlag og árlegt gjald í framangreindan sjóð ráðherra er heimilað að setja í reglugerð nánari ákvæði sem lúta að markmiði og hlutverki sjóðsins kveðið er á um að sjóðurinn skuli skipaður fulltrúum leyfishafa auk fulltrúa ríkisins sem iðnaðarráðherra skipar og skal hann hafa neitunarvald ef ákvarðanir stjórnar eru ekki í samræmi við hlutverk og markmið sjóðsins virðulegi forseti með þessum sjóði verði okkur unnt það er von okkar í meiri hluta háttvirtur iðnaðarnefndar að með sjóðnum verði honum unnt að auka menntun og þekkingu á málum tengdum kolvetnisstarfsemi á íslandi í fjórða lagi leggur meiri hlutinn til að í rannsóknar og vinnsluleyfi skuli kveðið á um stofnframlag sem og árlegt gjald leyfishafa rannsóknar og vinnsluleyfis í menntunar og rannsóknarsjóðinn sem ég ræddi um áðan í fimmta lagi leggur meiri hlutinn til að orkustofnun skuli starfrækja og leiða starf samráðshóps eftirlitsaðila vegna leitar rannsókna og vinnslu kolvetnis við ísland þetta er viðbót virðulegi forseti enn ein viðbótin ein af fimmtán breytingum sem við gerum á því frumvarpi sem hér liggur fyrir og teljum að verði mjög til bóta en vegna þess að í starfshópi þessum munu ellefu

auk umhverfisstofnunar þessu til viðbótar er lagt til að náttúrufræðistofnun íslands verði veitt aðild að starfshópnum það að náttúrufræðistofnun íslands skuli vera veitt aðild að þessum hópi er í samræmi við umsögn meiri hluta umhverfisnefndar alþingis sem bendir á í sinni umsögn um málið hið lögbundna hlutverk náttúrufræðistofnunar sem sé meðal annars að leiðbeina um hóflega nýtingu náttúrulegra auðlinda og aðstoða með rannsóknum við mat á verndargildi vistkerfa og náttúruminja þá starfar náttúrufræðistofnun í nánu samstarfi

í þeirri vinnu og þeim rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar á drekasvæðinu og sem liggja til grundvallar þess að við teljum að nú sé orðið rétt að ganga skrefinu lengra og hefja útboð á rannsóknum á því hvort þarna sé kolvetni að finna vegna þess að nú þegar hafa fimmtíu og sjö sýni verið tekin á svæðinu og frumskoðun á sýnum þaðan benda til þess að fjölbreytni botndýra sé mjög mikil og að víða séu tegundir mjög viðkvæmar fyrir raski til dæmis mjúkir kórallar og þetta virðulegi forseti teljum við meiri hluti iðnaðarnefndar að sé mjög mikilvægur hluti af forseti í sjötta lagi leggur meiri hlutinn til að í bráðabirgðaákvæði við lög um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis verði kveðið á um að iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti skuli fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu hafa lokið skoðun á því hvort þörf sé breytinga á ákvæðum fjórtánda til átjándu grein þeirra laga og ákvæðum skipulags og byggingarlaga varðandi efni gerð og málsmeðferð skipulagsáætlana og leyfisveitinga vegna einstakra framkvæmda á grundvelli leyfa til rannsóknar og vinnslu kolvetnis útgefnum af orkustofnun breytingin tengist athugasemdum sem við fengum frá samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins um fyrirkomulag leyfisveitinga og því að lagt er til að felld verði brott ákvæði frumvarpsins er varða breytingar á skipulags og byggingarlögum þá fylgir virðulegi forseti að við leggjum til að felldar verði á brott þær greinar frumvarpsins sem fjalla um breytingar á skipulags og byggingarlögum og fólu í sér útvíkkun á þeim sem við teljum að ættu að eiga sér stað í víðara samhengi í umsögnum sem bárust nefndinni komu fram athugasemdir frá skipulagsstofnun sambandi íslenskum sveitarfélaga samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins við að víkka út gildissvið laganna með ein hætti sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu í ljósi þessara athugasemda og ákvæðum kolvetnislaga um afgreiðslu orkustofnunar á rannsóknar og vinnsluleyfum og samþykki stofnunarinnar fyrir einstökum framkvæmdum þótti rétt að þessi þáttur málsins yrði skoðaður nánar þetta var nánast virðulegi forseti óumdeilt bæði innan nefndar og sömuleiðis meðal umsagnaraðila í þessu sambandi var sérstaklega haft í huga að samkvæmt gildandi lögum ber orkustofnun að leita umsagna umhverfisráðuneytis og sjávarútvegsráðuneytis áður en veitt eru rannsóknar og vinnsluleyfi eða leyfi fyrir einstökum framkvæmdum þá var horft til þess að lögfestur hefur verið samráðshópur eftirlitsaðila þar sem allar stofnanir sem eftirlit eiga að sinna hafa sinn fulltrúa eins og áður hefur verið nefnt eins og áður hefur verið nefnt eins og til dæmis orkustofnun og skipulagsstofnun samkvæmt tillögu að nýju bráðabirgðaákvæði verða iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti og ber þeim að skoða þennan þátt mun betur virðulegi forseti í áttunda lagi leggur meiri hlutinn til þess að orðið leit verði fellt brott úr greinum frumvarpsins gera verður greinarmun á leit að kolvetni annars vegar og rannsóknum og vinnslu hins vegar leit er eins og fram kemur í lögunum bundin við rannsóknir sem ekki eru líklegar til að hafa í för með sér röskun en framkvæmdir tengdar rannsóknum og vinnslu hafa í för með sér röskun því er eðlilegt að gera þarna mun á og miða við rannsóknir og vinnslu en ekki leit þegar verið er að fjalla um breytingar á umhverfislöggjöf í níunda lagi virðulegi forseti leggur meiri hlutinn að nítjánda grein frumvarpsins verði breytt þannig að nýtt ákvæði verði sjöttu grein a en ekki sjöttu grein b svo sem lagt er til í frumvarpinu þá leggur meiri hlutinn til að tuttugustu greinar frumvarpsins falli brott greinin fjallar um heimild umhverfisstofnunar til gjaldtöku vegna leyfisveitinga og eftirlits í umsögn umhverfisstofnunar kemur meðal annars fram að með því að fela stofnuninni útgáfu starfsleyfa nái ákvæði tuttugasta og fyrstu grein laga um hollustuhætti og mengunarvarnir til þessa en ákvæðið fjallar um gjaldtöku vegna þjónustu stofnunarinnar óþarft sé að kveða á um sérstaka gjaldtökuheimild vegna leyfisveitinga og eftirlits með kolvetnisstarfsemi fyrst almenn ákvæði laganna um gjaldtöku nái til leyfisveitinga og eftirlits með kolvetnisstarfseminni þá leggur virðulegi forseti meiri hlutinn til að gerðar verði tvær breytingar á fylgiskjölum og þetta virðulegi forseti tel ég að séu gríðarlega mikilvægar breytingar við lög

að rannsóknir og vinnsla kolvetnis séu talin upp í fylgiskjalinu í samræmi við það sem lagt er til í nítjánda grein frumvarpsins hins vegar er lagt til að fylgiskjali tvö sem hefur að geyma lista yfir starfsemi sem færa skal grænt bókhald verði breytt þannig að kolvetnisvinnsla komi fram í upptalningunni þetta virðulegi forseti teljum við gríðarlega mikilvægt og ýmsir umsagnaraðilar komu

að tuttugasta og þriðju greinar frumvarpsins verði breytt en greinin varðar breytingu á skilgreiningu laga um varnir gegn mengun hafs og stranda á hugtakinu losun þegar úrgangsefni eða önnur efni sem beinlínis stafa frá rannsóknum eða nýtingu jarðefna

töluliður þriðju grein laganna bætist orðin nema um sé að ræða mengandi efni frá kolvetnisvinnslu eða boranir tengdar henni með þessu er ætlunin að skýra nánar hvað átt er við með losun en ljóst er að hluti þeirra jarðefna sem stafa frá rannsóknum eða nýtingu teljast ekki losun meiri hlutinn vísar til þess að í tuttugasta og fimmtu grein frumvarpsins er lagt til að gildissvið laga um brunavarnir verði víkkað út þannig að það nái til starfsemi og framkvæmda utan netlaga

var gerð athugasemd við að gildissvið laganna væri víkkað út með þessum hætti þar sem ljóst væri að flest ákvæði laganna ættu ekki við um þessa starfsemi og slíkt gæti valdið misskilningi í ljósi þessa leggur meiri hlutinn til þess að í tuttugasta og fimmtu grein frumvarpsins verði kveðið á um að gildissvið laga um brunavarnir verði látið halda sér það er það standi og breytingarnar felldar niður nema sérstaklega sé kveðið á um annað í lögunum að lokum virðulegi forseti er í tuttugasta og sjötta og tuttugasta og sjöundu greinar frumvarpsins að finna ákvæði sem eingöngu munu ná til rannsókna á vinnslu kolvetnis utan netlaga

til að í lögum um brunavarnir komi í stað orðsins efnahagslögsaga orðið mengunarlögsaga í samræmi við þá hugtakanotkun sem nú þegar er í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda virðulegi forseti ég hef lokið máli mínu hvað þetta varðar og við meiri hluti iðnaðarnefndar leggjum til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um